On ne peut parler de la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne sans parler des conséquences de sa fermeture à l'extérieur.

Cessons les amalgames, et parlons des dizaines d'hommes et de femmes enfermés dans des centres de rétention aux frontières de l'Europe, de part et d'autre des frontières de celle ci. Des dizaines d'entre eux sont renvoyés dans leur pays d'origine, sans même avoir pu mettre en œuvre leur droit d'asile.

Où sont les droits fondamentaux de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants?

Qu'en est il de la solidarité entre pays de l'Union et vis à vis des pays tiers, quand on conditionne les accords de partenariat à la réadmission de leurs ressortissants? Comment peut on laisser des dizaines de personnes mourir en Méditerranée sans tout mettre en œuvre pour sauver ces vies humaines? Je suis désolée, mais je ne crois pas que nous ayons tant de raisons d'être fiers des acquis de Schengen.